Najlepša hvala za besedo. Kot že rečeno, Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je na tretji seji obravnavala poročilo varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu h konvenciji OZN proti mučenju in drugim, krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto dva tisoč sedemnajst. Predstavnik predlagatelja poročila državni državnega preventivnega mehanizma, namestnik varuha človekovih pravic, gospod Ivan Šelih, je v predstavitvi poročila poudaril pomen rednih preventivnih obiskov, o katerih vedno pripravijo izčrpno poročilo s priporočili za izboljšave. Dobre prakse izpostavijo in pohvalijo in jih tako priporočajo tudi drugim. V okviru državnega preventivnega mehanizma je bilo v letu dva tisoč sedemnajst izvedenih osemdeset večinoma nenajavljenih obiskov različnih krajev odvzema prostoti prostosti v Sloveniji na podlagi katerih je bilo izdanih šeststo petnajst priporočil, od katerih jih je bilo dvesto petinštirideset že uresničenih, dvesto štiri jih zaradi različnih razlogov še čaka na uresničitev. Petinpetdeset pa je takih, ki jih ustanove niso sprejele kot utemeljene. Tudi v letu dva tisoč sedemnajst so preverjali ravnanje z zaprtimi osebami in njihove pogoje bivanja, da bi se okrepilo varstvo pred mučenjem, krutim ali poniževalnim ravnanjem. V osemnajstih primerih so bili obiski tematske narave in posebej posvečeni ranljivim skupinam zaprtih oseb. To so starejši in invalidi na, prestajanju kazni zapora oziroma v priporu. V prihodnosti pa naj bi se tovrstnim obiskom namenilo še več pozornosti. V okviru državnega preventivnega mehanizma je bilo opravljenih tudi veliko število kontrolnih obiskov, v okviru katerih se preverja izpolnjevanje priporočil predhodnih obiskov. Na podlagi izvedenih obiskov se oblikujejo tudi pobude za spremembe zakonodaje. Po mnenju varuha je v Sloveniji nadzor nad institucijami, v katerih je ljudem odvzeta prostost na visoki kakovostni ravni. Pri tem varuh izpostavlja, da naloge državnega preventivnega mehanizma izvaja kadrovsko maloštevilna ekipa, ki pa opravlja izjemno pomembno delo. Posebej je bila izpostavljena visoka raven uresničevanja priporočil, kar priča o spoštovanju, ki ga državni preventivni mehanizem uživa pri institucijah. Kršitve, ki jih ugotovijo mednarodni opazovalci, ki prihajajo na obiske v slovenske ustanove zaprtega tipa, pa so običajno skladno z ugotovitvami državnega pa so pa se običajno skladajo z ugotovitvami državnega preventivnega mehanizma. Predlagatelj poročila, torej varuh človekovih pravic, izpostavlja dobro sodelovanje tako z nevladnimi organizacijami, ki jih zastopa preko štirideset posameznikov, kot tudi z izvajalci DPM-ja drugih držav, predvsem s sosednjimi državami, s katerimi so delavci državnega preventivnega mehanizma sodelujejo tudi na področju usposabljanja in izmenjave dobrih praks. Predlagatelj poročila v zvezi z delom državnega preventivnega mehanizma izpostavlja težave, povezane zlasti s področjem zakona o duševnem zdravju, katerega spremembe so po njegovem mnenju v pripravi že predolgo časa. V praksi se težave na tem področju kažejo zlasti pri zagotavljanju ustreznega števila mest v okviru varovanih oddelkov ter z izvajanjem posebnih varovalnih ukrepov, na kar je bilo opozorjeno tudi v posebnem poročilu varuha človekovih pravic o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo, po njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, ki ga je državni zbor obravnaval lansko leto. Potem je besedo dobila predstavnica Ministrstva za delo, ki je uvodoma povedala, da se na ministrstvu zavedajo pomena DPM-ja pri ugotavljanju nepravilnosti in pri izboljševanju razmer, v katerih živijo ljudje, ki jim je bila odvzeta prostost. Besedo je dobil tudi predstavnik Ministrstva za pravosodje v imenu Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij gospod Jože Podržaj, ki je zagotovil, da na ministrstvu vsa priporočila DPM-ja jemljejo zelo resno. Že utečena je postala praksa, da se po vsakem obisku DPM-ja v zaporu, v zaporu Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij sestane z vodstvom posameznega zapora in potem na teh sestankih skupaj proučijo priporočila, pripravijo izhodišča za odgovero za odgovore in iščejo načine za ureditev nastale situacije. Besedo je dobilo še Ministrstvo za zdravje in pa Ministrstvo za notranje zadeve, gospod Sandi Čurin, ki je poudaril, da policija vsa priporočila DPM-ja vzame zelo resno in jih večino tudi uresniči. Pojasnil je, da se največ priporočil policiji nanaša na administrativne naloge oziroma napake povezane z njimi, vendar policija tudi v teh primerih sproti in hitro odpravlja pomanjkljivosti. Ker nimam več časa, naj samo še povem, da po končani razpravi so članice in člani komisije sprejeli predlog priporočila, ki je sestavni del tega poročila in ga danes obravnava državni zbor. Hvala.